der gesagt hat, dass der Krieg mit der Ukraine mit Putin anfing, weil er eine Wiederholung des Maidan in Moskau fürchtete, um zu demonstrieren, dass eine Revolution im Chaos endet und die Menschen die Staatsmacht nicht auf diese Art und Weise beseitigen können.